Ich habe mich zu Wort gemeldet, weil das Beihilferecht eine große Bedeutung für die kohlenstoffarme Wirtschaft hat, das heißt für die Förderung der erneuerbaren Energien und auch von Effizienzmaßnahmen. Wir haben einen Binnenmarkt, und dort herrscht Wettbewerb. Das ist gut so.

Die Modernisierung dieses Beihilferechts ist sehr wichtig. Wir haben uns dafür ausgesprochen, dass die Kommission bald einen Vorschlag macht. Inakzeptabel ist, dass das Parlament nur angehört wird.